y solo entonces se pone en marcha el equipo negociador —dirigido por el señor Barnier, con el apoyo de este Parlamento Europeo— para velar por los derechos de los ciudadanos europeos, por la integridad de las cuatro libertades —tal y como están interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia— y por la justicia en el reparto de los costes.

y hemos visto deportaciones y hemos visto la división social, generacional y territorial, la fractura de la propia sociedad británica. Ese es el resultado de un referéndum en el que se han salido con la suya el nacionalismo reaccionario y la demagogia populista azuzada por la extrema derecha, cuyos discursos infames hemos soportado, una vez más, en esta Cámara. Y esos son los fantasmas contra los que nació la Unión Europea esos son los enemigos a los que se enfrenta la Unión Europea y a los que tenemos el deber de derrotar. Y nos vamos a asegurar de que lo haremos.